Pedeapsa cu moartea este cea mai crudă și mai inumană sancțiune posibilă, iar Libia se numără printre cele douăsprezece țări care au aplicat deja în 2010 pedeapsa capitală, chiar dacă aceasta este dezaprobată de ONU și de majoritatea statelor lumii. Cred că Uniunea Europeană are datoria să își asume mai ferm misiunea de a pleda pentru abolirea pedepsei cu moartea iar, în același timp, e datoria noastră să ne intensificăm presiunile pentru comutarea acestor pedepse și pentru respectarea drepturilor resortisanților străini, împotriva cărora se recurge la pedeapsa capitală într o manieră disproporționată, pentru că ei se confruntă cu dificultatea de a avea un traducător, de a contacta reprezentanții diplomatici ai guvernelor lor, precum și de a obține comutarea pedepsei din lipsa mijloacelor financiare și a familiei, care să negocieze compensații financiare, după obiceiul locului, în vederea iertării din partea familiei victimei. În aceste condiții, consider că trebuie transmis un semnal ferm autorităților libiene să respecte normele internaționale în materie de echitate juridică și, de asemenea, să permită Agenției ONU pentru refugiați să își reia activitatea în beneficiul refugiaților și al solicitanților de azil.